Je kamínkem v mozaice odpovědnosti za udržitelný život, ale také je ve hře i politická nezávislost Evropy na zdrojích energií ze třetích zemí. Přeji si spolu s vámi, abychom za deset let opravdu snížili emise a současně trochu zabrzdili rostoucí závislost na zdrojích energií, zejména ropy a plynu ze třetích zemí. Velmi vítám tuto směrnici, která bude novým impulsem pro inovace v oblasti zateplování nejen nových, ale snad i starých budov. Stavby se podílí na emisích skleníkových plynů celou jednou třetinou, takže naším úkolem je samozřejmě i aktivní finanční pomoc ze strany členských států.